Panie Pośle, wszyscy doskonale wiemy, że nowe zadania to również nowe obowiązki nie tylko w zakresie ich wykonania, ale również finansowania tego projektu. Wiemy, że te nowe zadania obronne wymagają zwiększenia również minimów budżetowych, w szczególności gdy mówimy o wspólnych wydatkach zarówno na uzbrojenie, jak i na rozwiązania o charakterze organizacyjnym, na podniesienie naszych wydatków, naszych zdolności w szczególności zdolności obronnych. Nie można więc uznać, że obecny budżet w wystarczającym stopniu odpowiada na te wyzwania, które zostały zawarte w projekcie unii obronnej.